Fraktionsübergreifend waren wir uns hier immer mit großer Mehrheit einig, dass die Züchtung von Pflanzen und Tieren nicht patentiert werden darf, dass auf Pflanzen und Tiere keine Patente erteilt werden dürfen. Über Jahrtausende hinweg hat die Landwirtschaft ohne Patente Züchtung betreiben können, und dabei muss es auch bleiben. Die Möglichkeit der Weiterzüchtung von Sorten und Rassen muss der Landwirtschaft ohne Behinderung durch Patente gesichert werden. Die Ernährungssicherung erfordert, dass sich die Landwirtschaft ohne Patente von Großkonzernen weiterentwickeln kann.